virðulegi forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti frá

um tillögu til þingsályktunar um fullgildingu þriggja haag samninga á sviði réttarfars nefndin hefur fjallað um þetta mál og fengið til sín gesti

umsagna var leitað hjá nokkrum aðilum en engar bárust með þessari tillögu er leitað heimildar alþingis til fullgildingar á þremur samningum á sviði réttarfars þeir varða einkamálaréttarfar birtingu erlendis á réttarskjölum og utanréttarskjölum í einkamálum og verslunarmálum og öflun sönnunargagna erlendis í einkamálum og verslunarmálum þessir samningar koma í stað samnings sem gerður var á vegum haag ráðstefnunnar um einkamálaréttarfar frá árinu nítján hundruð og fimm meginmarkmið þeirra er að efla samvinnu milli ríkja til að greiða fyrir rekstri dómsmála þannig verði rutt úr vegi hindrunum milli ríkja vegna ólíkra réttarkerfa og réttaröryggi eflt þegar dómsmál varða aðila og hagsmuni í fleiri ríkjum nefndin vekur athygli á því að dómsmálaráðherra hefur lagt fram frumvarp til laga um breytingar á lögum um meðferð einkamála en breytingarnar leiðir af samningunum þremur það frumvarp er til meðferðar í allsherjarnefnd utanríkismálanefnd leggur til að þessi þingsályktuanrtillaga verði samþykkt